Herr Präsident! Der uns vorliegende Bericht stellt einmal mehr sehr klar, dass es sich beim Arabischen Frühling um ein einzigartiges Ereignis handelt. Ein Ereignis, das Zeugnis ablegt von der Sehnsucht seiner Menschen nach besseren Lebensbedingungen, deren Grundlage die demokratischen Rechte und die Freiheit sind.

Wird der wirtschaftliche Prozess demokratischer und auch die Gründung von KMU unterstützt, dann kommt dies vor allem den Bürgern zugute. Dies fördert folglich aber auch einen vielfältigen Handel, der den kleinen Bauern in den Ländern des Arabischen Frühlings, wie auch unseren Bauern in Europa, entsprechend von Vorteil sein wird. Selbstverständlich muss und kann dies nur unter Achtung aller Menschenrechte geschehen.